Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'Union européenne, je souhaiterais tout d'abord remercier et féliciter mes collègues rapporteures, M Bozkurt et Striffler. Je souscris entièrement aux conclusions des commissions LIBE et JURI ainsi qu'à celles du service juridique du Parlement. Le respect des droits de l'homme étant une des valeurs fondatrices de l'Union, il est essentiel que ces droits soient pleinement respectés. Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme doivent être proportionnées, adaptées et efficaces. Toujours dans le cadre du respect des droits fondamentaux et des droits de la défense, l'accès aux données à caractère personnel par les personnes concernées, ainsi que les communications des motifs sur lesquels se fonde la mesure, sont des étapes indispensables dans le processus d'élaboration de celle ci. Les sanctions et les listes noires étant temporaires, j'estime qu'un suivi attentif et sérieux doit être mené et qu'une évaluation régulière s'impose avec une information obligatoire du Parlement. Si l'on peut accueillir favorablement les mesures prises, notamment dans les dossiers qui concernent le Zimbabwe et la Somalie, il n'en faut pas moins garder à l'esprit que ces sanctions ne peuvent en aucun cas être un obstacle aux missions de développement, de promotion de la démocratie et des droits de l'homme effectuées par les organisations humanitaires, ni avoir des conséquences néfastes pour les populations locales. Enfin, en ce qui concerne la protection des données personnelles, je partage entièrement les conclusions du contrôleur européen de la protection des données sur la collecte, le traitement et le transfert de ces données.